hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um stjórn fiskveiða fyrstu grein frumvarpsins er svohljóðandi við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða sem orðast svo þrátt fyrir önnur ákvæði þessara laga er öllum þeim íslenskum ríkisborgurum sem hafa tilskilin réttindi til skipstjórnar og vélstjórnar ef þess er krafist vegna stærðar vélar viðkomandi báts að stunda fiskveiðar á eigin bát með tveimur sjálfvirkum handfærarúllum báturinn skal vera undir þrjátíu brúttórúmlestum að stærð og uppfylla skilyrði um sjálfvirka tilkynningarskyldu báturinn skal hafa viðurkennt haffæri á hverjum bát mega vera tveir menn í áhöfn og er hámarksfjöldi sjálfvirkra rúlla þá fjórar rúllur á tvo menn að fimm árum loknum skal skoðuð reynslan af þessum veiðum með tilliti til þess hvort setja eigi viðbótartakmarkanir sem taki eingöngu til veiðisvæða bátanna og fjölda veiðidaga veiðar þessara báta eru ekki reiknaðar til aflamarks og hafa ekki áhrif á heildarúthlutun aflamarks til annarra fiskiskipa annarri grein er að lög þessi öðlist þegar gildi það fylgir svofelld greinargerð frumvarp þetta var áður lagt fram á hundrað þrítugasta og öðrum löggjafarþingi en varð ekki útrætt það hefur löngum verið réttur íslendinga við sjávarsíðuna að fá að róa til fiskjar og útróðrajarðir voru líklegri til þess að brauðfæða fólkið og gefa tekjur en þær jarðir sem illa lágu við fiskislóð útróðraréttur var metinn sem verðmæti í jörðum og talinn til hlunninda í gömlum lögum var öllum tryggður veiðiréttur í fjörðum og flóum þannig orðað að rétt ættu menn til fiskveiði sinnar nema síldveiði sem öllum væri heimilt að stunda hvar sem væri landsmenn áttu þannig allir tryggan forgang til botnfiskveiða næst sínum byggðum með þessu frumvarpi verður þeim sem rétt hafa til þess að stjórna skipum veittur þessi veiðiréttur á nýjan leik hæstvirtur forseti í lögum um stjórn fiskveiða eru enn þá inni nokkur viðlagaákvæði við þeirri framkvæmd laganna sem felst í því að atvinnurétturinn gætur færst burtu nánast fyrirvaralaust þegar rétthandhafi veiðiréttarins ákveður svo hvort sem það er gert með leiguframsali svokölluðu leigu á aflamarkinu eða varanlegri framsölu og afhendingu á aflahlutdeildinni við þessu hefur verið reynt að bregðast hæstvirtur forseti í lögum um stjórn fiskveiða það er því mikla óvissuástandi sem fylgir lögunum af því að þau eru svona úr garði gerð með því að hafa sérstakt viðlagaákvæði

sem hafa verið settir á af ýmsum tilefnum meðal annars vegna aflabrests í sjávarbyggðum sem hafa misst frá sinn hefðbundinn veiðirétt vegna þess að veiðar hafa lagst af eins og til dæmis á hörpuskel eða á innfjarða rækju sem var veiðiskapur sem víða var stundaður í fjörðum frá breiðafirði og norður og austur um og hélt uppi víða atvinnu í hinum minni byggðarlögum bæði vegna veiðanna og eins vegna vinnslu rækjunnar sama átti við um hörpuskel í breiðafirði og reyndar víðar á árum áður við þessu hefur verið gert með sérstöku viðlagaákvæði auk þess eru tekin frá sérstök tólf þúsund tonna heimild í lögum um stjórn fiskveiða til þess að úthluta til byggða þar sem atvinnubrestur hefur orðið af einhverjum orsökum vegna þess að aflaheimildir hafa farið úr byggð eða öðrum ófyrirsjáanlegum orsökum sem hafa orðið til þess að atvinna hefur hrunið í viðkomandi byggðarlagi þetta eru í raun og veru einu viðbrögðin sem mönnum eru heimil í hinum ýmsu dreifðu sjávarbyggðum að því er varðar lögin um stjórn fiskveiða og þess vegna hef ég kosið að kalla þessa byggðapotta viðlagaákvæði viðlagaákvæði þess að bregðast við því sem upp kemur vegna þess að löggjöfin er eins og hún er það er sem sagt verið að reyna að útdeila atvinnurétti til byggða sem hafa misst frá sér atvinnurétt af áðurnefndum orsökum það litla frumvarp sem hér er lagt til er í raun og veru viðbót að því leyti til að hér er mönnum gert heimilt að stunda veiðar á eigin skipi ég ítreka það hæstvirtur forseti á skipi sem menn eiga sjálfir þá mega þeir stunda veiðar á skipum sem eru undir þrjátíu brúttórúmlestum og að hámarki með fjórar handfærarúllur tveir menn eða tvær rúllur á einn mann hér er sem sagt verið að opna ákvæði sem ekki þarf að sækja um til sjávarútvegsráðuneytisins heldur er mönnum þá heimilt að reyna að bjarga sér undir þessari þó takmörkuðu reglu um það að stunda atvinnu sína við fiskveiðar í byggðum sem þó jafnvel hefðu misst frá sér heimildir samkvæmt hinu svokallaða aflamarkskerfi sem við vinnum eftir kvótakerfinu vegna þess að einhver annar hafi framselt atvinnuréttinn burt úr byggðarlaginu við þingmenn frjálslynda flokksins sem höfum flutt gert mál hér í háttvirtu alþingi teljum að hér sé um ákveðin réttindi að ræða sem verið er að fá því fólki sem býr við sjávarsíðuna hefur til þess tilskilin réttindi að stunda fiskveiðar það er skipstjórnarréttindi vélstjórnarréttindi uppfyllir það skilyrði að hafa eignarhald á bát sem má nota til þessara veiða þó ekki stærri en þrjátíu brúttórúmlestir bát sem hefur viðurkennt haffæri og uppfyllir sjálfvirka tilkynningaskyldu og svo framvegis og að sjálfsögðu önnur þau lög og reglur sem gilda um veiðar hér er sem sagt um takmörkuð réttindi að ræða hæstvirtur forseti en samt opnun frá því sem nú gildir í þessari atvinnugrein og við mælum með því þingmenn frjálslynda flokksins sem flytjum þetta mál að þetta mál fái fljóta og góða afgreiðslu í sjávarútvegsnefnd enda er þar verið að fjalla um mál eins og byggðakvótann og sportveiðar svokallaðar túristaveiðar og útfærslu á reglum er varða byggðakvótann einmitt að því markmiði að reyna að tryggja atvinnu í byggðunum og hér er einn þáttur í því að reyna að opna möguleika fyrir fólk í sjávarbyggðum til þess að stunda veiðar óháð því hvort menn hafi selt eða leigt aflaheimildirnar frá byggðinni það er sem sagt verið að auka réttarstöðu þess fólks sem býr í sjávarbyggðunum umfram það sem núverandi lög heimila og ég hvet eindregið til þess hæstvirtur forseti að þingmenn skoði þetta með jákvæðum huga ásamt þeim lagfæringum sem verið er að gera núna á byggðakvótanum sem er í raun og veru eina viðlagaákvæði sem eftir er í lögunum um stjórn fiskveiða sem eins og allir vita geta valdið því að atvinnuréttur hverfur úr byggð á einni nóttu því miður eru lögin þannig úr garði gerð og nægir hjónaskilnaður til ef fólk ætlar að skipta atvinnuréttinum eð krefst þess að atvinnurétturinn skiptist að þá er það oft niðurstaðan að menn neyðast til að selja því að verðmætið á óveiddum fiski í sjónum er það hátt að mjög fáir ná að leysa til slíkan uppskiptarétt ef það skiptir tugum eða jafnvel hundruðum milljóna